Nimelt on Euroopa Liidus väga palju inimesi, kellel ühel või teisel põhjusel ei ole ühegi Euroopa Liidu riigi kodakondsust ning nende soov petitsioonide komitee kaudu osaleda Euroopa Parlamendi valimistel on kahtlemata huvitav, kuid väga vähetähtis ning väga väikest inimrühma